demokratickú legitimáciu na zdaňovanie občanov. Konkurencia daňových systémov a daňových sadzieb je dobrá pre Európsku úniu. Je to to, čo vedie tendenčne k nižším daniam to chceme, ak máme byť konkurencieschopní vo svete. Čo je však dôležité a čo Komisia musí robiť, je dbať na to, aby štáty súťažili férovo, aby sa nestalo, že niektoré krajiny, ako napríklad Luxembursko, dohadujú špeciálne daňové režimy s veľkými koncernami, ako sa to dialo za čias terajšieho predsedu Komisie pána Junckera, keď bol ešte premiérom Luxemburska.